Pomysł ochrony granic zewnętrznych zrodził się w roku 2001. Po czternastu latach do Europy wchodzi, kto chce, i przywozi, co chce to już nas wystarczająco ośmiesza i coś z tym trzeba zrobić.

Jeżeli tak będziemy działać, to za następnych piętnaście lat przyjadą do tej Europy dwa miliardy ludzi i wtedy my zamkniemy granice, żeby nie mogli stąd wyjechać. I to ma być ratunek Europy przed napływem obcych? Przecież my w ten sposób, jako Unia Europejska, stajemy się gwoździem do trumny Europy i to trzeba widzieć albo bronimy się, albo się rozwiążmy i niech każdy kraj broni się sam, bo przecież po to są granice, żeby je ochraniać, a nie żeby się tutaj ośmieszać i kompromitować. Naprawdę musimy coś zrobić bardzo szybko, nie czekać, aż będzie już za późno, bo czas płynie dramatycznie szybko i gra przeciwko nam.